Doamnă președintă, vreau să mă refer la două țări din parteneriatul estic, Ucraina și Republica Moldova. Ucraina este o țară cumplit lovită de Federația Rusă, o țară care a pierdut Crimeea, care are un război civil disimulat de fapt în estul teritoriului, o țară care are porturile blocate adesea la Marea Neagră.

Pentru că Federația Rusă nu poate accepta orientarea acestei țări către Uniunea Europeană. Soluția pentru ca Ucraina să rămână întreagă este să fie sprijinită și să fie ajutată de experții europeni, arătându se guvernului eroarea, dacă s ar aplica planul Steinmeier. Este riscul de a pierde estul Ucrainei, pentru că va urma un referendum după federalizare și va urma declararea independenței, precum în Osetia, în Abhazia, în Crimeea.

Legat de Republica Moldova, din păcate doamna Maia Sandu a intrat singură și deliberat în situația de a pierde guvernarea.

Opoziția care este formată din două partide pro europene asistă la o guvernare dură, minoritară a pro rusului Dodon. Este timpul ca Uniunea Europeană, care investește bani, să ceară celor doi lideri din opoziție și care, repet, constituie majoritate, să și facă datoria față de Republica Moldova, reorientând țara, preluând guvernarea și reorientând țara către vest.